numero di votanti 679 schede bianche o nulle 16 voti espressi 663 maggioranza assoluta 332 I candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta e risultano eletti sono

Bizzotto 142 voti Mi complimento naturalmente con gli eletti. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, l'ordine di precedenza dei Vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti. In caso di parità di voti, dall'età.

Per l'elezione dei Vicepresidenti è pertanto necessario procedere a un terzo scrutinio. Propongo dunque all'Aula, se non vi fossero obiezioni, di procedere con votazione elettronica. Però sono devo chiederlo formalmente vi sono obiezioni a questa proposta? Non vi sono evidentemente obiezioni. Posso considerare ancora valide le candidature del secondo scrutinio?